Komisja transportu zgodziła się z zasadniczym celem tego projektu, jakim jest potrzeba ograniczenia biurokracji związanej z wydawaniem i rozliczaniem środków europejskich. Wysłaliśmy jednak jasny sygnał, że nie zgadzamy się na tak duże cięcia w polityce spójności, jakie zaproponowała Komisja, szczególnie w obszarze inwestycji w infrastrukturę. Komisja transportu jednoznacznie opowiedziała się także za utrzymaniem zasady podziału na koperty narodowe całości środków przeniesionych z funduszu spójności do instrumentu łącząc Europę. To dodatkowa zachęta dla państw, które skutecznie i szybko wykorzystują przyznane środki. Jednym z takich prymusów jest tutaj bez wątpienia Polska, która wykorzystała całą pulę środków przydzielonych w ten sposób na lata